Parmi elles, on le dit, des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains qui se retrouvent emprisonnés, accablés de lourdes accusations, incluant des faits de terrorisme. Ces personnes arrêtées n'ont pas accès à leur avocat, ni la possibilité de voir leur famille.

Ces arrestations s'inscrivent dans un cadre plus large de répression en Égypte, où les droits démocratiques des citoyens sont bafoués, notamment le droit à la manifestation et le droit à la liberté d'expression. Le Parlement européen, dans cette résolution, exhorte les autorités égyptiennes à relâcher les activistes des droits humains.

Ceux ci et des milliers d'entre eux sont aujourd'hui en prison. Nous condamnons les actions menées par les autorités égyptiennes et appelons l'Égypte à assurer la transition démocratique de ce pays. Nous appelons l'Union à revoir complètement sa relation avec l'Égypte, tant que des améliorations en matière de droits humains ne sont pas accordées. Ceci passe par la réorientation des budgets de la Commission, et ce en faveur du renforcement de la société civile. Mais ceci passe aussi par le fait que l'Union européenne et les États membres doivent cesser d'octroyer des licences d'exportation d'armes, aujourd'hui utilisées contre les civils.